Doamnă președinte, stimați colegi, în calitate de reprezentant al românilor de la granița estică a Uniunii Europene, doresc să atrag atenția asupra riscurilor cauzate de vulnerabilitatea economică a acestei regiuni dincolo de care se deschid rănile conflictelor din Ucraina și Republica Moldova. Nord estul României suferă din cauza unui îngrijorător decalaj de dezvoltare în comparație cu media europeană. În ciuda potențialului natural și uman de excepție, politicile naționale și europene și au demonstrat ineficiența în valorificarea resurselor locale. De aceea, consider că se impune focalizarea de urgență a atenției Comisiei Europene pentru consolidarea economică a flancului estic al Uniunii Europene.

Destrămarea Ucrainei și criza de la Chișinău sunt posibile și pentru că Bruxelles ul nu oferit, la momentul necesar, sprijin eficient eforturilor de dezvoltare și europenizare.